L'on voudrait plus de sécurité, mais de grâce, sans la moindre augmentation budgétaire. L'on voudrait gagner la course contre les grands géants que sont la Chine, au plan économique, les États Unis et d'autres, mais de grâce, au tarif zéro.

La plupart de nos États membres ne sont pas conscients du devoir historique qui est devant eux.

Il faut donc miser sur la diplomatie climatique de la nouvelle Commission et de M.